bi želela. Seveda, Andrej, nisva se dobro razumela. Kolikor je meni znano, v prejšnjem mandatu so postala ta obdobja neomejena, ne več časovno omejena na deset let. Zdaj, ne vem, ali imam jaz napačen podatek ali kaj ... A kakorkoli. Glede na to, da se spreminja okoljevarstveno zakonodajo, da gre za tako pomembna vprašanja, ki vplivajo tako na naše okolje kot tudi na naše zdravje pravzaprav, mislim, da bi bilo dobro opraviti eno širšo razpravo tukaj, v, na tem mestu, da potem pač poslanke in poslanci ne glede na naš politični predznak, konec koncev je to skupna zadeva, ki se vseh tiče, pa damo lahko dobre predloge, ki jih mogoče vi lahko slišite in, in nekako inkorporirate v to novo zakonodajo, zato bi pač predlagala, no, da se ta razprava opravi. Hvala lepa.